Nous devons aussi mobiliser notre énergie sur des secteurs qui sont parfois en marge, peu ou pas couverts par cette directive, et qui sont eux aussi en pleine mutation le commerce de détail dont Mme Corazza Bildt s'occupe activement et le commerce en ligne.

C'est une évidence, le texte doit être mis en œuvre dans son intégralité.

Dans cet esprit, des procédures précontentieuses ont été ouvertes contre quinze États membres. Cinq d'entre eux, du coup, se sont déjà mis en conformité, et la Commission maintient le contact avec les autres États pour résoudre les problèmes persistants.

Sur la base de ce travail, je publierai prochainement un document qui fera le point sur les exigences en matière de forme juridique et de détention de capital. Nous présenterons au même moment une communication sur les professions réglementées, qui invitera les États membres à procéder, chacun de leur côté, à une révision sérieuse et approfondie de leur réglementation.

C'est surtout pour les petites et moyennes entreprises que la directive sur les services a créé ces guichets uniques, qui ne fonctionnent pas ou pas tous correctement. J'ai donc proposé une charte des guichets uniques, adoptée par les États membres, qui fixe de nouvelles normes de qualité pour une seconde génération de guichets uniques fonctionnant davantage avec les réseaux

20. La protection des consommateurs j'en ai d'ailleurs longuement parlé dans deux autres débats, en séance plénière, ce matin est une priorité.

La Commission a publié, en juin 2012, une note d'orientation sur le principe de non discrimination des consommateurs en ligne sur la base des travaux de votre Parlement et, notamment, du groupe de travail de M. Arias Echeverría, auxquels j'ai participé à plusieurs reprises. C'est ainsi que nous aiderons les autorités nationales. Nous publierons aussi, d'ici la fin de cette année, un document destiné aux consommateurs et aux entreprises, précisant leurs droits lorsqu'ils achètent des biens ou des services dans un autre État membre.

Je voudrais, en particulier, évoquer un sujet qui me tient à cœur et pas seulement à moi qui est celui de la dimension sociale et humaine des services. Je sais que c'est un sujet qui est au centre de vos débats. Je partage votre conviction, à savoir que le marché intérieur des services doit être au service de tous entreprises, consommateurs mais aussi salariés et travailleurs. Approfondir le marché unique ne peut pas et ne doit pas se faire au détriment du droit des travailleurs, ni conduire à des abus ou à une concurrence déloyale entre les États membres. La directive sur les services est, en fait, très claire sur ce point vous y avez d'ailleurs porté beaucoup d'attention au moment de son adoption elle n'affecte pas et ne doit pas affecter le droit du travail. Elle n'affecte pas non plus le droit de négocier, de conclure, d'appliquer des conventions collectives, ni celui de mener des actions collectives. Elle n'affecte pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Cela dit, il ne fait aucun doute que nous devons renforcer notre engagement pour éviter les abus en matière de détachement des travailleurs, et intensifier la lutte contre la fraude dans les domaines social et fiscal. C'est le sens de la proposition de directive sur le détachement, actuellement soumise à l'examen de votre Parlement et du Conseil. S'agissant, par exemple, des prestataires temporaires indépendants, la Cour a validé, par l'arrêt Limosa, le principe d'un système de contrôle par l'État membre d'accueil. Il est clair, cependant, tant dans l'approche de la Cour que dans celle de la Commission, que les mesures mises en place doivent être ciblées, proportionnées vis à vis des objectifs poursuivis, c'est à dire la lutte contre la fraude au détriment des personnes, des hommes et des femmes.

Le plan d'action pour le commerce de détail, que nous avons présenté le 31 janvier dernier, est axé sur l'amélioration de la compétitivité de ce secteur au niveau européen, sur ses performances économiques, sociales et environnementales. Nous travaillons aujourd'hui avec les acteurs du secteur en vue de trouver des solutions opérationnelles. Un des principaux obstacles au développement de ce secteur tient précisément, là encore, aux pratiques commerciales déloyales, qui peuvent influencer de manière négative l'investissement et créer des barrières au commerce transfrontalier, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Là aussi, nous œuvrons à des solutions avec les acteurs de ce secteur, à la suite de notre initiative de janvier 2013. Enfin, le commerce en ligne.

Celui de la protection des consommateurs, avec les directives sur le droit des consommateurs, la résolution alternative des litiges, le rapport sur les sites de comparaison de prix. Celui des paiements j'ai proposé au début de l'été une révision de la directive sur les services et paiements et des mesures pour encadrer les commissions d'interchange au bénéfice des commerçants et tout d'abord des consommateurs. Celui des livraisons je présenterai en octobre une communication sur ce sujet. Notre action s'étend aussi au domaine du droit d'auteur et de la protection des données. Je dirai pour conclure que pour nous, pour moi et pour l'ensemble de mes équipes je ne suis pas le seul commissaire concerné par tel ou tel aspect de la directive sur les services la mise en œuvre rigoureuse, volontariste de cette directive reste notre priorité et un exercice exigeant pour l'application stricte de toutes ses dispositions.

Je n'attends pas de complaisance, pas de dialogue à sens unique, mais plutôt beaucoup d'interaction, de critiques, de propositions.